Ich möchte zunächst einmal unserem Parlamentsberichterstatter Othmar Karas für seine wie ich finde außerordentliche, hervorragende Arbeit gratulieren, die er zusammen mit den Schattenberichterstattern geleistet hat. Mit diesem Bericht spricht sich das Parlament für strengere Eigenkapitalregeln für Banken aus ein wichtiger Schritt, um den Bankensektor zu stärken und die Finanzmärkte zu sichern, vor allen Dingen im Interesse der europäischen Bürger. Ich bedaure es allerdings ein wenig, dass diese essenziellen Regelungen durch die Diskussion um die Manager Boni, deren Wichtigkeit natürlich auch ich anerkenne, in den Hintergrund gerückt sind. Die Krise hat gezeigt, wir brauchen quantitativ und qualitativ besseres Eigenkapital bei den Banken. Ich glaube, das haben wir hier auch erreicht. Ich begrüße es sehr, dass auch den Besonderheiten der nationalen Finanzmärkte Rechnung getragen wurde. Kein Kreditinstitut wird aufgrund seines Geschäftsmodells schlechter gestellt. Wichtig ist die Qualität des Kernkapitals und eben nicht die Rechtsform des Instituts. Dieser Bericht trägt auch dazu bei, dass Banken sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen, nämlich die Finanzierung der Realwirtschaft und vor allen Dingen auch der kleinen und mittleren Unternehmen.